Hvala lepa. spoštovani! petindvajset let sem delal na lokalni skupnosti na nivoju izobraževanja, in v moji lokalni skupnosti funkcionirajo tudi waldorfska šola, tako da te stvari dobro poznam, Jaz moram reči, da po tem, kako funkcionira osnovnošolsko izobraževanje, v moji tudi v državi, trdim, da je pravica do izobraževanja vsem otrokom v Republiki Sloveniji zagotovljena. Ne samo pravica do izobraževanja, ampak tudi kvalitetnega izobraževanja. Za to skrbi tako mreža javnih osnovnih šol kot tudi, zasebne šole, ki funkcionirajo, in vsi, ki si želijo več, drugače, boljše, skozi zasebno šolsko izobraževanje imajo zato zakonske možnosti, da se šola takšna pač ustanovi. Za tisto več in dodatno lahko pač zagotovijo tudi, morajo pač zagotoviti tako ustanovitelji kot starši, ki se za to odločijo, pač, sredstva. In ta razprava zdajle, ki danes teče, bi človeku, ki bi ne poznal situacije v Sloveniji, dala občutek, kot da gre tukaj za nezaupnico, ne ministrstvu ali ministru, kako je pripravljal, kako pripravlja rešitev na odločbo Ustavnega sodišča, ampak nezaupnico javnemu šolstvu, mreži javnih osnovnih šol, kjer ogromno ljudi, učiteljev, učiteljic, ravnateljev, ravnateljic, svetovalnih delavcev, trdo dela z otroki in to je zahtevno in eno najbolj odgovornejših del po moje v tej državi. In jaz upam, da vse čustvene in vedenjske motnje otrok v naših osnovnih šolah niso posledica tudi spremljanja takšnih z razprav, kot je tale današnja. Oprostite, če moram to reči, ker argumentacije tule zelo malo. In rad bi rekel, da mi bi se mogli pogovarjati, kar večkrat opozorim, ko govorimo o primeru šolstva, o tem, kako temu zelo pomembnemu sistemu zagotoviti več denarja in boljše funkcioniranje, več prostorov, več strokovne avtonomije. To je to je ta problem. In, glejte, javna mreža osnovnih šol se ogromno ukvarja tako z nadarjenimi kot tistimi socialno in kulturno šibkejših okolij po naši državi kot še posebej s posebnimi potrebami. In ko so bile prej izpostavljene posebne potrebe pri otrocih, ki obiskujejo zasebne šole, bi rad izpostavil, da gre za individualno pravico učenca, ki mu pripada na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo je ministrstvo dolžno financirati in izvajati, ne glede na to, a je na javni osnovni šoli ali v zasebni šoli, to je pravica učenca in tukaj gre za otroke. Tukaj politika in ideološki predznaki nimajo kaj iskati. In iz tega ven, bi rad rekel, je tudi bilo prej prebran ta primer, ko je v preteklosti Evropska skupnost odločala, za Evropska komisija človekove pravice, v primeru dveh angleških staršev odločala, o tem, ko sta zahtevala, da se financiranje njunih otrok na zasebni šoli, zagotovi stoprocentno. Zahteva po, po odločitvi Evropske človekove pravice bi namreč zahteva po finančni podpori pomenila, da se od države zahteva, da poskrbi za podporo izobraževalni ustanovi, ki služi partikularnim, religioznim ali verskim verovanjem. Nobena od držav pa take dolžnosti, take dolžnosti nima in, problem, in tisto, kar je, od našega ministrstva za šolstvo in države, naša upravičena zahteva je, da vsem zagotovi kvalitetno, enakopravno, dostopno in njihovim potrebam in, osebnim situacijam, osnovnošolsko izobraževanje v, javni mreži osnovnih šol in to ministrstvo zagotavlja. Slovenija celo odstopa od mnogih razvitih držav v evropskem prostoru, kjer imajo zapisano, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno, suverena pravica države pa je, da se odloči, koliko in ali bo plačala. Slovenija je tukaj več kot Švica, kot je v Sobotni prilogi fino bilo, preteklem tednu, zapisano. Namreč, mi te šole financiramo po zakonu petinosemdeset procentov, in kar sem jaz funkcioniral z waldorsko osnovno šolo v Celju, na to zadevo nikoli ni bila pripomba. Motilo pa me je nekaj pri tej šoli, ko ni uspela javiti, da bi ministrstvo financiralo otroku pravico iz odločbe o usmeritvi, to je spremljevalca, se je temu otroku odpovedala. Jaz ne vem, iz katerih načel in zakaj se tisti, s posebnimi potrebami, a pa če so malce drugačni, v zasebnih šolah odklanjajo in zavračajo. To pa ni pravilo, bila bil bil bil pa je ta otrok in tudi mnogi drugi, ki imajo te probleme, sprejet v redno osnovno šolo in se mu te te potrebe zagotavljajo v sodelovanju ministrstva, delno, in lokalnih skupnosti, seveda pa šol in, to je tisto, kar na na čemer moramo mi igrati in ključno vlogo da ministrstvu zagotovimo sredstva in vse pogoje, da bo lahko čim več našim otrokom zagotovilo pravic, da bo lahko kvalitetno, izvedel oziroma zaključil osnovnošolsko izobraževanje, in, in jaz mislim, da moramo danes reči "hvala" in priznanje učiteljem in učiteljicam in vodstvom šol v javni mreži šol in tudi zasebnim šolam, ki te stvari počnejo. Na koncu pa bi rekel tole. Ne gre za vprašanje zasebno ukiniti ali pa ne. V Levici se zavzemamo za to, da se za državljanom zagotovijo različne storitve skozi dejavnosti zdravstvene kulturne, izobraževalne, predšolska skozi dostopne javne programe, in ko je prej gospa Jelka Godec povedala, da imajo v njenemu koncu, mislim, da okoli šentjurske Ponikve, po en razred, v en razred, osnovne po en oddelek na razred osnovne šole. Me zanima , katera osnovna, katera zasebna osnovna šola bi imela interes, kapitalski, tam izvajati program? Kateri zasebni zdravnik bi imel tam željo in namen, iz tudi stališča prihodkov, odpreti svojo zasebno ordinacijo? Vam jaz odgovorim: nobeden. Tukaj gre za denar. Naš interes pa je poskrbeti za vse otroke in iz davkov zagotoviti kvalitetne, dostopne, osnovnošolske programe in izobraževanje. To pa za enkrat zagotavljamo in to je treba tudi vgraditi. Hvala.